Monsieur le Président, chers collègues, la corruption tue littéralement.

Malgré le courage de son parquet anticorruption, la Roumanie est en train de régresser dans la lutte contre ce fléau et de brader l'indépendance de sa justice.

Le pays est en proie à une poignée de gouvernants mus par le seul désir de sauver leur peau. Le chef du parti socialiste au pouvoir a déjà été condamné pour fraude électorale et fait actuellement l'objet d'une enquête pénale pour détournement de fonds européens.